Starke Bahnzulieferer setzen globale Standards und sind ein Exportschlager. Mit der CEF fördern wir Investitionen in die Schiene.

Aber, das dauert alles viel zu lange, und das sage ich durchaus auch an unsere eigene Adresse. Wir führen hier im Parlament technische Diskussionen bis zur Selbstverliebtheit und nehmen gleichzeitig viel zu viel Rücksicht auf die Pfründe der Mitgliedstaaten. Auch die Kommission muss schneller werden. Stichwort China Chinesische Investoren kaufen sich gegen die Regeln des Wettbewerbsrechts in den Mitgliedstaaten ein. Warum schaut die Kommission hier zu? Auch die Antidumping Verfahren dauern viel zu lange. Viele mittelständische Betriebe halten das einfach nicht mehr durch.